Chcela by som vyzdvihnúť najmä potrebu zosilnenia justičnej a policajnej spolupráce v rámci Európskej únie ako nevyhnutný a potrebný nástroj dosiahnutia všetkých atribútov demokracie. Takáto spolupráca by však podľa môjho názoru mala prebiehať pod dohľadom Európskeho parlamentu, ako aj národných parlamentov, a to najmä v rozsahu transparentnosti a prístupu k dokumentom, ako aj celej Európskej protiteroristickej politike. Navrhujem preto, aby došlo k posilneniu justičnej spolupráce, najmä v oblasti obžaloby a vyšetrovania s možnosťou zmraziť majetok, ochranu svedkov a obetí takýchto trestných činov, mieru kompenzácie pre obete terorizmu a podobne.